Auch als Schattenberichterstatterin der ALDE möchte ich mich ganz herzlich bei den beiden Berichterstatterinnen bedanken.

Und das passiert nicht irgendwo, sondern theoretisch auch vor meiner Haustür.